Señora presidenta, bajo el mito —que ustedes mismos han creado— de la insostenibilidad de las pensiones públicas, fomentan un producto que abre un nuevo frente para el negocio especulativo en Europa. Un producto financiero que nunca podrá constituir ninguna garantía para la ciudadanía y solo beneficia, a través de las ventajas fiscales, a los más ricos y al negocio de la banca, canalizando el pequeño ahorro de los trabajadores europeos hacia mercados financieros. Ustedes solo quieren ampliar el mercado único de capitales con fondos de pensiones gigantescos capaces de intervenir en el sistema financiero global El deber de la Unión Europea y de los Estados debería ser proteger a la ciudadanía, y ustedes incumplen este principio potenciando sistemas privados de alto riesgo que ni tan siquiera tienen una garantía de capital en términos reales.

Pues el único camino es reforzar los sistemas públicos de pensiones, que son el mayor y el único mecanismo de lucha contra la pobreza.